Ne nous racontons pas d'histoires entre nous, même s'il y a beaucoup de spectateurs.

Il faut avoir l'intelligence de dire aussi que, pendant des années, l'Europe, quand elle pactisait avec les dictateurs au sud de la Méditerranée, ne défendait pas ces valeurs. Que ces valeurs, quand ces peuples se sont révoltés, ont été des valeurs universelles que nous avons partagées avec eux. Il est important, aussi, de dire qu'il y a un équilibre difficile à trouver en politique entre les valeurs partagées et nos intérêts et que, parfois, lorsqu'on soutient l'Arabie saoudite ou je ne sais quelle autre force du mal occidentale, c'est au nom de nos intérêts contre nos valeurs, que nous devons peut être, Laurent, agir comme cela.

La bêtise la plus grande est de dire Puisque nous sommes obligés de faire des économies au niveau national, il faut faire des économies au niveau européen.

Parce qu'aujourd'hui, les citoyens européens ne voient pas cette relance. Au contraire, quand on voit la crise de la sidérurgie, quand on voit la crise de l'automobile, les États nations, la France comme l'Allemagne, croient pouvoir s'en sortir seuls. Ce n'est pas vrai!

Par exemple, faisons l'EADS du tramway, repensons la mobilité dans nos villes.

Si c'est avec les idées d'hier que nous voulons construire le monde de demain, je dis qu'avec les idées d'hier on a construit les contradictions du monde d'aujourd'hui.

Aujourd'hui, quand tu as parlé de la PAC, tu n'as parlé que de l'agroalimentaire.

La politique agricole commune doit être au service de tous les agriculteurs européens et non pas d'une minorité de l'agroalimentaire.

L'agroalimentaire peut se défendre lui même. Il n'a pas besoin du budget européen.

La réconciliation c'est aussi la réconciliation, difficile, avec les Touaregs, et c'est aussi la réconciliation à l'intérieur du Mali. Il faut dire aussi que le problème du Mali c'est que des pays qui ne sont pas tout à fait démocratiques, comme l'Algérie, par exemple, n'ont pas joué leur rôle dans la région. Au contraire, ils jouent avec le feu en attaquant les terroristes et en les soutenant d'un autre côté.

Sur ce point, je suis d'accord, ce n'est pas la France qui le peut, c'est l'Europe, mais c'est une autre histoire, un autre conte de fées parce qu'il nous faudrait une représentante aux affaires étrangères qui soit digne de ce poste. Ce n'est pas tout à fait le cas en ce moment mais c'est un autre problème.